Voorzitter, ik richt mij vooral tot mijn collega's Stevenson en Reul, die zeggen dat de Milieucommissie te snel heeft gereageerd. Laten we wel wezen, deze ramp is vijf maanden geleden gebeurd en dat we nu pas vanuit Europa gaan komen met een resolutie, is helemaal niet te snel. Als Milieucommissie hebben we hier lang aan gewerkt.

Dat soort zaken zijn niet goed geregeld.

Dat is niet een soort stop voor de hele sector, dat geldt alleen voor nieuwe diepzeeboringen.